2020. Voi vorbi despre politica pe care orice buget european trebuie să o apere.

Este o abordare din care lipsește realitatea economică și, mai ales, obiectivul pentru care a fost creat un buget european.

Într adevăr, țările din est sunt favorizate pentru unele investiții din bani publici europeni, dar piața comună oferă numeroase alte avantaje statelor net contribuitoare.

Aceste avantaje sunt mult mai importante decât liniile bugetare. Nu e doar nedrept să vorbim mereu de contribuitori și beneficiari, dar e chiar periculos pentru viitorul nostru.

Liderii săi vorbesc de decenii în termeni de câștig și de pierdere în raport cu bugetul european. Nu au transmis un mesaj puternic prin care să pună în evidență avantajele economice ale apartenenței la piața comună, volumul fluxurilor financiare private. Nu au dorit să privească tabloul economic complet. E trist când o parte din populație știe doar ceea ce oferă și nu ceea ce primește. Îmi doresc ca prin bugetul 2020 să transmitem un mesaj clar.

Da, vrem să respectăm angajamentele în materie de mediu, să întărim de asistență tehnică și să nu lăsăm, de exemplu, o instituție nou creată precum Parchetul european fără fonduri suficiente.

Cetățenii care ne au votat trebuie să știe că avem obiective bine definite.